Spoštovani vsi prisotni, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Ob razpravi in stališčih nekaterih razpravljavcev pred mano, ostajam brez besed. Kam vse smo danes zašli. Ob enem pa me veseli, da se je razprava utirila v tako osnovne šole in visokošolske. Izgubljamo kompas in s tem tudi pravo smer s temi pavšalnimi obtožbami, pri tem pa žal izgublja pomen institut ustavne obtožbe. Sem zagovornica javne šole, ki je dobra, kakovostna in smo že tudi danes slišali nekajkrat po ocenah OECD-ja, visoko uvrščena. Javna šola sprejme vse učence in ni selektivna, tako je tudi prav. Osebno nasprotujem zasebnim šolam, me pa veseli, da bo minister za šolstvo svojo ekipo pripravil novelo Zakona o organiziranju in financiranju, ki bo veljala od prvega devetega dva tisoč devetnajst. Ustavne obtožbe pa ne bom podprla.